Násilie voči ženám preto zostáva jedným z najpálčivejších problémov v Turecku.

14 percentný podiel poslankýň v tureckom parlamente taktiež možno považovať za odraz spoločenskej reality.